Panie Przewodniczący!

Zgadzam się z tymi wszystkimi przejawami troski, ze stwierdzeniem, że nie działa tylko my na razie jesteśmy w następującej sytuacji, że jedna strona, czyli Komitet Nadzoru, przedłożyła sprawozdanie.

Bo jeżeli sprawozdanie OLAF u będzie inne, a my nie wiemy, jakie jest o tym nie debatowaliśmy możemy się znaleźć w dość skomplikowanej sytuacji, czyli przyczynić się do rozchwiania tych instytucji, do pogłębienia różnego rodzaju waśni, zamiast szukać tego, co nas łączy.